La madrugada del 19 al 20 de enero, la vicepresidenta del Gobierno ilegítimo venezolano, Delcy Rodríguez, permaneció durante catorce horas ilegalmente en suelo español, violando así el régimen de sanciones que impulsó este Parlamento y aprobó el Consejo de la Unión. El Gobierno español, después de negar los hechos, ha dado más de seis versiones diferentes, la última de las cuales reconocía que uno de sus ministros se reunió cerca de media hora con la número dos de Maduro.

Ante ello, solicitamos que este Parlamento debata esta situación para que la Comisión y el Consejo informen de las explicaciones recibidas por parte del Gobierno español y asuman —con lo que ello supone— si las considera suficientes o no. Porque son los Estados miembros los encargados de hacer cumplir las sanciones que determina el Consejo y este Parlamento impulsa, y de no hacerlo estarían convirtiendo estas sanciones en papel mojado al perder toda su eficacia. Porque ¿qué eficacia pueden tener unas sanciones cuando cualquier gobierno puede incumplirlas con impunidad y sin ninguna consecuencia?